ég mæli fyrir frumvarpi til laga um samkomudag alþingis og starfstíma þess frumvarpið fjallar um að samkomudagur reglulegs alþingis skuli vera fimmtánda september ár hvert og að reglulegum störfum alþingis skal ljúka fimmtánda júní virðulegi forseti ég er bjartsýnni en áður um að viðverutími alþingis verði tekinn til endurskoðunar og vísa þar með til ræðu forseta alþingis við setningu alþingis fyrsta október í haust en sólveig pétursdóttir forseti alþingis fjallaði einmitt um það við þingsetninguna að hún vildi gjarnan skoða starfstíma alþingis og taka þátt í því að fram færi endurskoðun á þingsköpum og ræðu hennar var vel tekið bæði innan þings og utan meðflutningsmenn mínir á þessu máli en það hefur verið flutt tvisvar sinnum hafa verið bryndís hlöðversdóttir og margrét frímannsdóttir bryndís hefur vikið af þingi og margrét frímannsdóttir er flutningsmaður með mér að þessu máli það er ekki tilviljun virðulegi forseti vegna þess að við þrjár höfum verið eða eru þingflokksformenn í flokki okkar samfylkingunni og þekkjum því afar vel hvernig starfstími alþingis hefur verið og hvernig hefði verið unnt að skipuleggja þinghaldið ef málum væri öðruvísi skipað og hvaða annmarkar hafa verið á því fyrirkomulagi sem hér hefur viðgengist undanfarin ár á störfum alþingis frumvarpið hefur verið flutt tvisvar og eigi verið útrætt og við erum sammála um að það sé mikilvægt að halda áfram að hreyfa þessu máli og sýna fram á að starfsfyrirkomulagið eins og það er í dag er úrelt og að þörf er á breyttum

ég legg mikla áherslu á það virðulegi forseti að þinghaldið síðustu missiri undirstrikar nauðsyn þess að gera gjörbreytingar á störfum alþingis við höfum vanist því að þing komi saman fyrsta október og ljúki í byrjun maí því er ekki að leyna að undir lok þinghaldsins kemur mikil pressa bæði á framlagningu stjórnarmála og afgreiðslu þeirra fyrir vorið ég minni á fjölmiðlafrumvarpið svokallaða sem kom seint fram á síðasta þingi og varð til þess að þinginu varð fram haldið með hléum alveg fram í júlí í frumvarpi okkar felst að alþingi komi saman fimmtánda september og sitji til fimmtánda júní það þingtímabil sem við höfum vanist er afskaplega stutt miðað við þau miklu verkefni sem alþingi fæst við í dag það hafa oft verið miklar umræður um fjölda þingmannamála það er oft óskað eftir því að við setjum mörg mál á dagskrá tölum stutt jafnvel bara flutningsmaður og það hefur gerst að allt að þrjátíu og sjö þingmannamál hafa verið sett á dagskrá á einum og sama deginum af því að nýta þarf dagana í lokin fyrir stjórnarfrumvörpin

þingtímann fyrsta október og vorum að störfum til tíunda desember jólahlé var frá tíunda desember til tuttugasta og fjórða janúar og þá tókum við til við þingstörfin aftur til ellefta maí það voru sem sé fjörutíu og fjórir dagar í jólahlé og síðan tókum við hundrað fjörutíu og tvo daga í sumarhlé ég undirstrika að ég er hér ekki að tala um sumarleyfi eða

en alþingi er ekki að fjalla um stjórnvaldsaðgerðir eða veita ríkistjórninni aðhald í hundrað áttatíu og sex daga af þrjú hundruð sextíu og fimm eða meira en helming ársins sé litið til þess árs sem liðið er þetta er óviðunandi virðulegi forseti lengdur starfstími er grunnur að breytingum og nýjum starfsháttum þingsins verði frumvarpið að lögum mun forsætisnefnd endurskoða starfsáætlun þingsins og ég sé það fyrir mér að skoðað verði hvað hefur reynst vel í skipulagi hjá öðrum þingum og hvað þróun þingstarfa kallar helst á varðandi breytingar hér fyrir hálfri stundu eða um það bil fóru fram orðaskipti á milli háttvirts þingmanns jóhönnu sigurðardóttur og hæstvirtur fjármálaráðherra árna m mathiesen og þar var verið að fjalla um frammúrakstur ríkisins og hugsanlegt eftirlit eða breytingar á vinnubrögðum alþingis til þess að komast út úr þessu fyrirkomulagi hæstvirtur fjármálaráðherra taldi að það mundi nú ekki skipta máli varðandi þessi mál hvort það yrðu breytingar á viðveru þingsins og að þess vegna mundi frumvarp það sem hér er mælt fyrir ekki skipta sköpum fyrir það sem þarna væri um rætt ég er þessu mjög ósammála það er alveg ljóst að ef alþingi er lengur að störfum og tekur styttri hlé skapast grundvöllur fyrir því að alþingi fái oftar yfirlit yfir ástand stofnana og geti falið til dæmis undirstofnun sinni ríkisendurskoðun að skoða hvernig staðan sé í ríkisfjármálunum og fá um það upplýsingar oftar yfir árið i stað þess að nú er það svo að hingað koma inn um haustið fjáraukalög þar sem farið er eftir hvað ekki stóðst og að það þurfi að ganga frá aukafjárveitingum vegna þessa alþingismenn njóta fullra launa allt árið og þingmennska er fullt starf þeirra allra áður fyrr fengu alþingismenn dagpeninga fyrir þann tíma sem alþingi starfaði og það var jafnframt svo um þorra alþingismanna að þeir gegndu öðrum störfum samhliða þingmennsku

hefur svo verið í meginatriðum frá stríðslokum í seinni tíð hafa breytingar orðið á starfskjörum alþingismanna sem taka mið af auknum verkefnum þeirra og alþingismenn hafa notið fastra launa allt frá árinu nítján hundruð sextíu og fjögur og frá því um nítján hundruð sjötíu hafa stöðugt færri alþingismenn gegnt öðrum störfum samhliða þingmennsku því má segja að starfstími alþingis hafi ekki fylgt þeim breytingum sem annars hafa orðið á starfskjörum og starfsháttum alþingismanna á haustin er tekin ein vika í þinghlé hér á alþingi og í þessari einu viku fara þingmenn í kjördæmin halda fundi eða gera annað sem er mikilvægt að hafa tíma til þess þinghléi ef starfstímanum væri breytt eins og hér er lagt til þannig að starfað væri lengur að vetrinum væri hægt að hafa starfsáætlunina öðruvísi hafa oftar hlé oftar kjördæmavikur eða kjördæmadaga eða gefa meira svigrúm til að fara yfir skýrslur eða vinna að frumvörpum á þeim tíma sem alþingi starfar á íslandi kemur eins og fyrr segir þing saman fyrsta virka dag eftir fyrsta október og hefur hingað til staðið fram í byrjun maí eða miðjan maí síðustu árin aðeins fram á fyrstu daga maímánaðar

verði fimmtánda september og þingstörfum haldið áfram fram undir þjóðhátíðardaginn sautjánda júní í noregi stendur þingtími frá septemberlokum til um það bil tuttugasta júní í svíþjóð frá sextánda september til sautjánda júní í danmörku frá fyrsta þriðjudegi í október til fimmta júní og í finnlandi frá fyrsta þriðjudegi í september til um það bil tuttugasta júní algengt er að jólahlé sé tvær hámark þrjár vikur til dæmis í noregi er það um það bil fjórtán dagar og um páska er svipað hlé eins og fyrr segir njóta alþingismenn á íslandi fullra launa allt árið enda er þingmennska fullt starf eins og áður segir en starfstími alþingis hefur ekki breyst hann er frá október og fram í maí það er mjög mikilvægt að gera breytingar í samræmi við starfsvettvang alþingismanna og taka mið af þeim breytingum á starfskjörum sem hafa orðið frá því um það bil árið nítján hundruð sjötíu í heild viljum við flutningsmenn gefa þinginu rýmri tíma til að fjalla um mál ekki síst nefndum þingsins og við viljum að komi þingmál seint fram séu það ekki rök fyrir því að þrýsta því í gegnum þingið fyrir vorið að sumarhléið sé langt hafi ráðherra ekki unnið að máli þannig að það komi tímanlega fram þá er ekki hægt að koma inn í þingið jafnvel fá mál á dagskrá með afbrigðum og ætlast til að það sé afgreitt á engum tíma þegar sumarhlé er orðið styttra verða menn að horfast í augu við að það sem ekki er afgreitt fyrir vorið verði tekið upp aftur að sumarhléi loknu enda er það þá ekki svo langur tími það er líka afar slæmt herra forseti hve lítill tími gefst oft til að skoða stjórnarfrumvörp áður en þau eru tekin á dagskrá og reynslan sýnir að þegar loksins kemur að nefndardögum þarf nefndarformaður að keyra yfirferðina áfram oft til mikils vansa fyrir þingið og gagnvart því fólki sem kemur á nefndarfundi jafnvel utan af landi til að fjalla um og varpa ljósi á þau mál sem eru til umfjöllunar það er ekki óalgengt að heyrst hafi frá fulltrúum okkar í efnahags og viðskiptanefnd að ekki hafi verið sæmandi þegar fólk hefur komið kannski tíu til tuttugu manns út af einu máli kallað utan af landi eða úr dagsins önnum og þarf síðan að bíða jafnvel klukkustund eftir að komast inn á fund nefndarinnar þar sem svo er rokið i gegnum málin jafnvel á fáum mínútum og lítið fjallað um það sem fram kom þessi vinnubrögð eru ekki alþingi sæmandi og aðeins með því að breyta starfsáætlunum komast út úr þessum álagspunktum getum við tekið upp faglegri vinnubrögð og heillavænlegri það eru ekki komin mjög mörg

að ganga frá frumvörpunum eða gefa þeim lokayfirferð í ráðuneytinu þegar þau eru svo að koma gefst ekki tími til að senda þau út til umsagnar og skoða umsagnirnar á þann hátt sem æskilegt er og fá síðan fólk til fundar við nefndina til að fylgja umsögnum eftir þetta er ekki ásættanlegt búast má við að á næstu tveimur vikum verði mjög mörg stjórnarfrumvörp á dagskrá og þau nái ekki þeirri vinnu sem hugsað var á nefndadögunum þrítugasta nóvember og öðrum og þriðja desember það setur líka dagskrá þingsins í uppnám ég er alveg sannfærð um að með lengri viðveru þingmanna á alþingi muni það líka venja ráðherra og ráðuneyti á öðruvísi vinnubrögð enda þarf aga til þess að fólk fari í verkin eins og hér er lýst ég ætlast að sjálfsögðu til þess að ef við tökum upp betri og faglegri vinnubrögð breytum starfsháttum þingsins og tökum upp öðruvísi vinnulag verði þingmannamálunum gerð betri skil það er ástæða til að nefna það líka af því að kjördæmavikan er nýrri tíma mál að það hefur verið gott að fá slíka yfirferð en það hefur líka verið talsvert ekki síst eftir þær breytingar sem gerðar voru á kjördæmaskipaninni kjördæmin eru orðin gífurlega stór og eru allt annars eðlis en þegar þessi eina kjördæmavika var tekin upp þingmönnum stóru kjördæmanna er þröngur stakkur sniðinn að eiga samkvæmt starfsáætlun bara þessa einu viku til þess að fara út í kjördæmið ef við værum með fleiri slíkar vikur yfir veturinn væri starfið í stóru kjördæmunum liprara og þingmönnum væri mögulegt að koma betur til móts við kjósendur sína það hefur reynst frekar óheppilegt að reyna að taka alla þessa vinnu í janúar þyngsta vetrarmánuðinum og sumrin eru ekki endilega heppilegasti tíminn til að hitta fólk þetta þarf allt að raðast niður með besta móti og það getum við gert ef við endurskoðum starfsáætlun þingsins virðulegi forseti ég hef drepið hér á það helsta sem máli skiptir varðandi það að breyta starfsáætlun alþingis og að mikilvægt sé að dreifa þingfundum á lengri tíma yfir veturinn og skipuleggja störf þingsins upp á nýtt ég vil sérstaklega árétta að það eru engin sérstök rök fyrir því að alþingi skammti sér svo nauman tíma sem raun ber vitni til að fjalla um og afgreiða liðlega hundrað frumvörp það er fjöldi þeirra frumvarpa sem yfirleitt hafa komið fram á hverjum þingvetri og tuttugu til þrjátíu ályktanir sem venjan hefur verið hingað til auðvitað eigum við að breyta fyrirkomulaginu og gefa okkur betri tíma til umfjöllunar virðulegi forseti ég get líka bent á bættar samgöngur fjarskiptaþróunina tölvuvæðinguna allt það sem gjörbreytt hefur allri vinnutilhögun þingmanna ég vil líka nefna að oft heyrast gagnrýnisraddir hjá almenningi sem finnst hið langa sumarhlé alþingis á skjön við starfsfyrirkomulag annarra stétta sú umræða er orðin áberandi neikvæð ég er ávallt manna fyrst til að benda á að sumarhléið er ekki sumarleyfi þingmanna því að þingmenn eru að störfum en því er ekki að leyna að þessi starfsáætlun og fyrirkomulagið gerir það að verkum að fólk álítur að þingið sé sent heim eins og fram hefur komið eru þingmenn í burtu hálft árið og það er óþolandi að það sé litið svo á að þingmenn séu í fríi hálft árið það að þessu hefur verið komið inn hjá þjóðinni er okkur sjálfum að kenna ég vil líka taka það fram af því að það er oft sagt að í stað þess að hafa starfsáætlunina öðruvísi og vera með lengri viðveru og öðruvísi starfshætti sé þetta vertíðarvinna það er heldur ekki sæmandi fyrir fjölskyldufólk að það sé dögum saman þannig fram eftir hausti að fólk sé hér að fram í kvöldmatinn og fram yfir kvöldmat af því að ekki tekst að afgreiða málin það er oftast þannig að það eru bara þeir þingmenn sem eiga málin eða eru í viðkomandi nefndum sem eru á vettvangi þegar svo er komið það á að vera þannig að fjölskyldufólk af öllu tagi geti tekið þátt í störfum alþingis og hægt sé að lifa þokkalegu fjölskyldulífi samhliða því að vera þingmaður það á að vera hægt með því að skipuleggja starfið öðruvísi þó ég geri mér mjög vel grein fyrir því að störf þingmanna munu ávallt hafa álagspunkta og að þingmaður verður að vera tilbúinn til þess að sinna verkum er líka eins og ríkisstjórnin bíði eftir því að sú stund renni upp að þingið sé sent heim og ríkisstjórnin fái frið fyrir okkur og geti sinnt verkefnum sínum án afskipta þingsins þetta er úrelt hugsun og þetta eru úrelt vinnubrögð við eigum að láta þingið starfa eins og unnt er allt árið við eigum að stytta sumarhlé stytta jóla og páskahlé ef okkur sýnist svo og gera oftar hlé á hefðbundnum þingfundum til að hið fjölbreytta starf þingmannsins fái notið sín við eigum alltaf að hafa það með í veganesti að við erum ekki bara hér til að vinna með löggjöf alþingi er mjög mikilvægur vettvangur skoðanaskipta alþingi er mjög mikilvægur vettvangur þjóðfélagsumræðu og alþingi ber að sýna stjórnvöldum aðhald það gerum við miklu verr þegar við erum hálft árið utan þessa þinghúss virðulegi forseti ég hef lokið